Doamna președintă, domnule comisar, domnule ministru, stimați colegi, s a dezbătut foarte mult pe marginea raportului și e normal să fie așa. De la bun început vreau să apreciez precizarea făcută de domnul comisar.

Domnule ministru, am o întrebare în discursul dumneavoastră ați spus că bugetul este un instrument important pentru politicile Uniunii Europene. Bugetul pe care îl prezentați dumneavoastră, cu tăieri la toate capitolele, cum o să vină ca suport pentru politicile Uniunii Europene? Pentru că vorbim de coeziune, vorbim de start upuri, vorbim de cercetare, vorbim de sănătate, vorbim de siguranța cetățenilor. Asta așteaptă cetățenii bunăstare, creșterea nivelului de trai și siguranță.